In diesem Fall sollten wir bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgehen, dass die neuen tunesischen Verantwortlichen das Verhalten ihrer Polizeikräfte nicht mehr decken, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.

Wir hoffen, dass doch ein Disziplinar oder Strafverfahren gegen die zuständigen Polizeikräfte eingeleitet wird.